Und auch vielen Dank für die gute Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und den anderen Berichterstattern. Vielen Dank für Ihre Geduld.